De tijd is nu gekomen om nieuwe stappen te zetten in het gemeenschappelijk beheer van de Europese wateren. De doelstelling moet zijn om te komen tot een Europese ruimte voor maritiem vervoer, met name door de administratieve formaliteiten voor intra Europees vervoer sterk te reduceren en daar kan het agentschap natuurlijk een belangrijke rol bij spelen, onder meer via het proefproject Blue Belt. Maar ook inzake veiligheid daar is al meermaals naar verwezen dienen bijkomende taken te worden toevertrouwd aan het agentschap, zoals het toezicht op en het beheer van de vervuiling door olie installaties.

EMSA zou niet alleen moeten instaan voor het oplossen van incidenten, maar ook inzake preventie en coördinatie een cruciale rol moeten spelen.

Laten we dat agentschap ook die taak op zich laten nemen. Er is ook verwezen naar het belang van akkoorden met derde landen.

Dat is echt een grote uitdaging.

En dan ook de bestrijding van de piraterij, daar is al naar verwezen door mijn collega. Ook daarin kan het EMSA een rol spelen door gegevensuitwisseling te organiseren, door de positie van onze schepen door te geven aan de veiligheidsinstanties.